Und das Gleiche hat hier die FIFA versucht! Wir organisieren die Sportveranstaltungen und Katar stellt die Sportstätten zur Verfügung, pünktlich und in guter Qualität. Wie gebaut wird, ob Ausbeutung stattfindet, ob Menschenrechte beachtet werden, war der FIFA egal. Aber Menschenrechte sind unteilbar!

Deshalb ist die heutige Entschließung gut und wichtig und fast schon überfällig!